vlastními problémy, ale že má být strážcem lidských práv, svobody a demokracie i v jiných státech naší planety. A proto je dobře, že se zabýváme situací ve Venezuele a že přijímáme toto tvrdé usnesení, které kritizuje současného prezidenta, který udělal puč skrze nejvyšší soud vůči parlamentu a nerespektuje většinu v parlamentu, která je v opozici vůči prezidentovi Madurovi.